Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faille attendre les résultats de l'analyse juridique. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que, dans notre pays, les extrémistes montent et que c'est sans doute parce qu'une partie de la classe politique considère les mandats et les postes comme étant à sa disposition.